borist hefur bréf frá innanríkisráðuneyti um frestun á því að skriflegt svar berist við fyrirspurn á þingskjali þúsund fjörutíu um áhrif e s b á umræður um e s b aðild frá ásmundi einari daðasyni ráðuneytið tilkynnir að úrvinnsla fyrirspurnarinnar hefur reynst tímafrekari en ætlað var og gerir ráð fyrir að fyrirspurninni verði svarað fyrir lok mánaðarins